Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Wir wollen, dass sich das Gesetzgebungsprogramm der Europäischen Kommission an den langfristigen Zielen für Europa orientiert, und wir glauben, dass es hier an manchen Stellen einen gewissen Nachbesserungsbedarf gibt, wenngleich wir die Grundanlage dieses Gesetzgebungsprogramms sehr begrüßen.

Wenn wir das Arbeitsprogramm der Kommission beraten, dann bedeutet das natürlich wenn wir den Monti Bericht zur Grundlage nehmen dass zunächst einmal die Kommission die Vorgabe, die dieses Papier enthält, in Angriff nimmt, nämlich dass die Vertragsverletzungsverfahren der Europäischen Kommission gegen die Mitgliedstaaten so verstärkt werden, dass sich das Umsetzungsdefizit von 1 auf 0,5 reduziert. Davon liest man in diesem Arbeitsprogramm leider nichts. Wir glauben, neben den einzelnen Maßnahmen, die in diesem Papier angesprochen werden digitale Agenda, Hypothekarkredit, Konzessionen, vieles andere mehr, auf das ich im Einzelnen jetzt nicht zu sprechen kommen will, dass wir in jedem Falle brauchen, dass die Maßnahmen, die für das Jahr 2011 angekündigt sind, auch in diesem Jahr, im Jahr 2011, dann vorgelegt werden. Der Zusatz, dass die Kommission bestimmte Gesetzgebungsvorhaben prüft, hilft uns hier nicht weiter. Und zuletzt glaube ich, dass wir von der Europäischen Kommission verlangen dürfen, dass alle Gesetzgebungsvorschläge mit einem Folgenabschätzungsinstrument versehen sind, dass wir sehen, warum sie nötig sind.